Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Predstavniki vlade, poslanke in poslanci. V skladu z energetskim zakonom mora svet Agencije za energijo do tridesetega septembra tekočega leta sprejeti program dela in finančni načrt agencije za prihodnje leto. K temu programu dela in finančnemu načrtu agencije pa mora dati soglasje državni zbor. Zadnje spremembe energetskega zakona so agenciji opredelile neodvisni status regulatorne Agencije za energijo, ki ni več določena kot javna agencija, in kjer ustanoviteljske pravice izvršuje Državni zbor Republike Slovenije. Agencija za energijo kot regulativni organ spremlja, usmerja in nadzira izvajalce energetskih dejavnosti na področju elektrike in zemeljskega plina ter opravlja z zakonom določene naloge reguliranja izvajalcev energetskih dejavnosti na področju toplote in drugih energetskih plinov. Pri tem pa seveda mora upoštevati cilje energetske politike. Ob obravnavi programa in dela finančnega načrta na seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor je bilo pojasnjeno, da bo agencija tudi v letu dva tisoč devetnajst skrbno spremljala poslovanje reguliranih podjetij ter s svojimi stališči in odločitvami skrbela, da bo to poslovanje zakonito in tudi stroškovno učinkovito. V letu dva devetnajst bo agencija spremljala delovanje trga z električno energijo in zemeljskim plinom, s svojimi ukrepi pa preprečevala dejanja, ki zmanjšujejo konkurenčnost trga ali posegajo v pravice odjemalcev. V letu dva devetnajst bo izvedla dva javna poziva za dodelitev pomoči, namen katerih je spodbuditi odločitve za nove investicije v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Vsi prihodki, ki jih agencija načrtuje za leto dva devetnajst, bodo iz naslova izvajanja javne službe agencije, pri čemer kar osemindevetdeset odstotkov prihodkov agencije predstavlja letno nadomestilo sistemskega operaterja in letno nadomestilo operaterja prenosnega sistema. Dodatnih zaposlitev pa se ne načrtuje. Preostala dva odstotka pa se predstavlja pa predstavljata nepovratna evropska sredstva. V poslanski skupini Stranke modernega centra menimo, da je program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto dva devetnajst zastavljen ambiciozno in da agencija skrbno načrtuje finančna sredstva za izvajanje svojih nalog. Zato bomo Predlog sklepa o soglasju k Programu dela in finančnem načrtu Agencije za energijo za leto dva devetnajst podprli. Hvala lepa.